Više puta sam bio u Izraelu i Palestini i uvjerio se u stanje stvari.

predsjednika Abbasa samo potvrđuje da je mir još jako daleko. Izvještaj kvarteta također potvrđuje da je mir još jako daleko. Gđo Mogherini, slažem se s vama da mir nema alternative i da je način rješavanja ove situacije na Bliskom istoku definitivno postojanje dviju suverenih država koje će priznati jedna drugu i koje će živjeti kao dobri susjedi jedna pored druge.